Das tiefe Bedauern, das geäußert wurde, teilen wir natürlich alles. Aber ich bedaure auch zutiefst, dass wir es nicht schaffen, zu einer realistischen Sprache vorzudringen, sondern die Situation ständig beschönigen.

Kein einziger internationaler Konzern kann es sich leisten, sich darauf zu verlassen. Deswegen, glaube ich, sollten wir anfangen, uns selbst ernster zu nehmen einschließlich der Schwächen, die wir haben.